Gospodine predsjedavajući, kao i drugi kolege čestitam našoj izvjestiteljici, kolegici Creţu, na zanimljivom izvješću o lokalnim vlastima i civilnom društvu u kontekstu razvojne politike Europske unije. Europska unija u kontekstu razvojne politike predstavlja globalnog lidera i zato mi je drago da ste u svojem izvješću naglasili upravo ulogu naših partnera iz nevladinog sektora kao i drugih nedržavnih aktera kojih ima još čitav niz, kao naših pomoćnih agenata u promicanju naših i milenijskih ciljeva zajedno s UN om, ali i drugih ciljeva razvojne politike Europske unije. Kada je riječ o lokalnim vlastima, čini mi se posebno bitnim, upravo zato što su one odgovorne i za regionalni razvoj, jer su one najbliže ljudima, jer su bitne za jačanje socijalne kohezije i upravo akteri na lokalnoj razini mogu nam najbolje transponirati one ideje koje imamo unutar Europske unije s našim partnerima na drugim kontinentima kako da ojačaju, rekao bih, strukture društva i na taj način pomognu i njihov razvoj i našu razvojnu politiku.